manca, a mio avviso, di ambizione. Fra i punti più critici segnalo l'assenza di un'armonizzazione tra i vari Stati membri relativamente alle soglie di contaminazione da sostanze non autorizzate e alla possibilità di commercializzare il prodotto biologico anche se accidentalmente contaminato da pesticidi. In termini di controllo, invece, c'è stato un avanzamento positivo. L'accordo prevede infatti l'applicazione delle stesse norme per i produttori dell'Unione europea e per quelli dei paesi terzi che intendono vendere i propri prodotti sul mercato europeo.